Săptămâna trecută a avut loc la București, odată cu vizita Grupului ALDE, o dezbatere pe tema finanțării IMM urilor organizată de Grupul ALDE, la care au participat, pe lângă colegii mei deputați, peste 100 de reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii și ai sectorului bancar, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene, printre care domnul comisar Tajani, și ai guvernului României. A fost o ocazie extrem de importantă să vedem care sunt preocupările reale ale IMM urilor, ceea ce este extrem de important. Am auzit adesea că Parlamentul și instituțiile europene în general sunt foarte departe de preocupările reale ale întreprinderilor mici și mijlocii. Cred că este necesar ca atât noi, deputații, cât și Comisia să avem un dialog cât mai intens cu IMM urile astfel încât, la nivel european, să elaborăm politici care să țină cât mai mult cont de necesitățile acestora. Numeroase IMM uri se plâng de condiții de participare la programele europene total nefavorabile. De aceea, cu atât mai mult cu cât se află în dezbatere în acest moment numeroase programe multianuale și, în principal, cadrul financiar multianual, trebuie să ținem cont de aceste realități, să adaptăm regulile, astfel încât acestea să fie mai atractive pentru întreprinderile mici și mijlocii.